Les consommateurs doivent être informés. La Commission utilise l'argument d'une augmentation importante des prix en cas d'obligation de mentionner l'origine des viandes. Ce n'est évidemment pas la vérité, c'est l'argument de l'industrie agroalimentaire, qui ne veut rien changer.

Ce qui coûte, c'est le nombre d'intermédiaires, dont beaucoup sont inutiles. Cela coûterait beaucoup moins cher aux consommateurs s'il y avait moins d'intermédiaires dans la filière et si un prix plus décent pouvait être payé aux producteurs. La Commission doit écouter les organisations de consommateurs et le Parlement européen doit écouter les deux bouts de la chaîne les producteurs, qui souffrent, et les consommateurs, qui sont en demande. Monsieur le Commissaire, vous êtes sur le grill nous attendons de votre part des actes législatifs. Un peu de courage, s'il vous plaît.